Señor Presidente, ante la ausencia de revisión del Programa de Estocolmo y su plan de acción, me gustaría destacar sólo tres cuestiones, objetivos no cumplidos aún, y que afectan a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave. En primer lugar, me refiero al no desarrollo del artículo 75 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo relativo a la congelación de activos y a la utilización de listas de terroristas internas en la Unión Europea, que no se ha revisado desde el año 2009. En segundo lugar, la ausencia de iniciativas legislativas relativas al sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo. En tercer lugar, y esto es un hecho bien lamentable y reciente, la interrupción en primera lectura del PNR europeo. Soy pesimista con relación a la fiscalía europea, pero lo más grave, señor Presidente, afecta a la ausencia de acuerdo interinstitucional.

Pero no hay más que mirar el proceso de evaluación Schengen para comprender cuánta importancia tiene lo que estoy diciendo.